A co Państwo zrobiliście, co ta Izba, co ci wszyscy, którzy dzisiaj tak pryncypialnie potępiają sytuację z panią Tymoszenko, co Państwo zrobiliście, żeby w Kijowie i w innych miastach Ukrainy poszedł jasny sygnał, że w nas mają swoich przyjaciół i sojuszników, że my na nich czekamy, że ta Izba kiedyś powinna być poszerzona o Ukraińców? Ponieważ przestrzeganie praw człowieka i przestrzeganie demokracji na Ukrainie jest w dużej mierze zależne od nas.